Ich begrüße eine vertiefte Zusammenarbeit im Bereich der Beschaffung ebenso wie im Bereich der Forschung.

Es ergibt auch sehr viel Sinn, dass wir innerhalb der EU unsere unterschiedlich ausgeprägten Fähigkeiten im Bereich der Verteidigung sinnvoll ergänzen

Aber das Ganze hat absolute Obergrenzen. Ich sage ausdrücklich, dass ich bei dem derzeitigen Zustand der EU diesem Zustand der Zerstrittenheit überhaupt nicht erkennen kann, wie wir denn derzeit von einer gemeinsamen EU Armee reden können.

Das wäre sogar gefährlich, denn es suggeriert, dass wir eine Schlagkraft haben, die wir dann nicht hätten. Stattdessen müssen wir die Zusammenarbeit in der NATO stärken. Die NATO war und ist der Garant für Frieden und Freiheit insbesondere in Europa.